ég eiginlega geri mér ekki alveg grein fyrir því hvað mönnum finnst hæfilegt nú er þetta fjárlagafrumvarp komið fram til annarrar umræðu og menn eru búnir að bíða eftir því og nú þegar það er komið fram þá vilja menn ekki ræða það nema einhvern tiltekinn tíma ég viðurkenni það vel að ég skil þetta ekki alveg þannig að ég hvet forseta til þess að við höldum þennan fund fram á nótt og gerum það bara svo lengi sem þarf það eru drjúg morgunverkin þannig að